Paní předsedající, já jsem tento návrh usnesení jednoznačně podpořil, byť některé prostředky, s nimiž právě toto usnesení počítá, jsou skutečně sporné. Podle mého názoru to, co není sporné, je fakt, že jsou zde snahy třetích států, třetích mocností, ovlivňovat volby na národní nebo nadnárodní, evropské úrovni. Myslím si, že toto je fakt.

Takže pokud o tom někdo pochybuje, jak zde zaznělo, myslím, že ty důkazy jsou naprosto jasné a jsou to fakta. Podívejte se, jakým způsobem, velmi razantně vyšetřují tyto útoky na své svobodné volby Spojené státy.

Já to maximálně podporuji, měli bychom samozřejmě dát podporu i médiím jak veřejným, tak i komerčním, sdílet informace a samozřejmě rozkrývat tyto sítě.